Het verliezen van containers, en natuurlijk ook hun inhoud want we mogen niet vergeten dat het ook daarover gaat is ongetwijfeld een onderschat en onderbelicht probleem.

We moeten niet passief wachten op IMO maatregelen. Met name zouden er initiatieven genomen kunnen worden om dergelijke incidenten te registeren, Europese havens bewust te maken van deze problematiek en in het kader van de sociale dialoog, de Europese sociale dialoog in de havensector, kan de Commissie het thema aansnijden en oplossingen voorstellen, zoals nieuwe procedures voor de lading van containers of aangepaste opleidingen.